Există inegalități între statele membre în ceea ce privește prevenția, accesul la tratamente și îngrijire. Acțiunile sunt fragmentate, reacțiile sunt inegale în ceea ce privește cercetarea și lupta împotriva acestei boli. Raportul este un pas important în direcția luptei împotriva acestei boli în Uniunea Europeană și un pas esențial pentru introducerea unui nou mod de colaborare între statele membre, prin care să se ia măsuri coordonate pentru combaterea unor probleme care afectează întreaga Europă. Raportul sprijină solidaritatea între state, schimbul de bune practici, pentru a se evita duplicarea efortului și risipa de resurse. Doresc să subliniez importanța diagnosticării preventive și a intervențiilor timpurii în cazurile incipiente ale bolii și cred că aceasta este cheia către progresul în lupta împotriva acestei maladii. De asemenea, doresc să amintesc și importanța unei abordări multidisciplinare a cercetărilor în acest domeniu. Compartimentarea între discipline și slaba conectare între cercetarea primară, clinică, domeniul sănătății publice și cercetarea socială influențează transferarea descoperirilor științifice în practica medicală și în asigurarea îngrijirii. Faptul că toate acestea se fac la nivel național accentuează fragmentarea. De aceea, trebuie să punem accentul pe abordarea multidisciplinară și pe transferul descoperirilor și cunoștințelor la nivel comunitar.